Benyamin Netanyahou, le gouvernement israélien n'est pas l'ami de l'Union européenne, de la démocratie et de la paix. Il ne connaît que la répression et l'humiliation.

On ne parle pas ainsi à ses amis.

L'Union européenne doit être forte et fière de ses valeurs, elle doit continuer à œuvrer, comme elle le fait sans cesse, pour la paix.